Aber die Auseinandersetzungen um die Pressefreiheit und die demokratische Entwicklung insgesamt fangen meiner Meinung nicht erst mit der letzten Wahl an, sondern das habe ich hier oft gesagt alle führenden Akteure in der Ukraine haben immer wieder ihre Macht auch zur Verwirklichung von eigenen Interessen

Dieser Missbrauch verschärft sich. Und das muss uns tatsächlich Sorgen machen.

Ich beobachte mit genau so großer Sorge, dass sich der Einfluss Russlands in der ukrainischen Wirtschaft, im Energiesektor, aber auch in anderen Sektoren systematisch ausgeweitet hat.

Die Ukraine war auf einem sehr guten Weg. Die letzten Wahlen haben nach unserem Eindruck nach demokratischen Spielregeln stattgefunden. Wenn sich die Lage jetzt nicht verbessern, sondern verschlechtern sollte, sollten wir uns trotzdem sehr genau überlegen, wie wir intervenieren und wie wir nicht intervenieren.

Unsere Stimme findet mehr Gehör, wenn wir uns vor Ort der Debatte zu den Dingen, die in der Entschließung hier angesprochen werden, stellen. Wie gesagt, ich bin wirklich in Sorge, ich bekomme viele Berichte, dass das alles in eine schlechte Richtung geht. Aber wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir uns der Debatte vor Ort verschließen und zu schnell und hastig entscheiden.